Nem fogok vitatkozni azzal, amit Ön mondott, hasonlóképpen látok sok mindent. De Ön úgy gondolja e, hogy beleillik a Néppárt politikájába az Önök soraiba tartozó Orbán Viktor magyar kormányfő azon politikája, hogy pengés határokat húz, se ki, se be, és aki mégis bemegy, azt börtönbe vágja, vagy kidobja az országból úgy, hogy még jogorvoslatra sincs lehetősége.